Señora presidenta, comisaria Jourová, intervengo desde la bancada socialista en este debate sobre el Estado de Derecho en Rumanía. Y no lo hago en rumano, ni en húngaro, ni en polaco, respetadas lenguas oficiales de la Unión que han estado muy presentes en este debate, por una razón transparente. Y es que el debate sobre la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales es a menudo subvertido en un debate de acusaciones cruzadas entre aquellos países que han sido sujetos al artículo 7 por incumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y otro país en el que no se ha producido un conjunto de reformas constitucionales directamente agresivas contra esos principios. Pero lo fundamental es que el trabajo está todavía por hacer. Un mecanismo fiable, sólido, de verificación, de cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Estado de Derecho, derechos fundamentales, calidad democrática y, también, lucha contra la corrupción. Y ese mecanismo, señora Jourová, es exigible a la Comisión, de acuerdo con las Resoluciones que hemos adoptado en este Parlamento Europeo.